Exporturile către această zonă au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, Uniunea situându se în 2010 pe primul loc atât în topul partenerilor comerciali ai regiunii, cât și în cel al investitorilor străini. Încheierea unui acord comercial echilibrat și echitabil cu această zonă, sinonim al unei mai bune integrări economice și propice conchiderii acordului de asociere, are reprezenta o oportunitate pentru ambele regiuni. În acest context, relansarea, în mai 2010, a negocierilor pentru înființarea unei zone de liber schimb au fost binevenite. Acestea însă au înregistrat un progres limitat, în care s au reflectat măsurile de tip protecționist pe care anumite state din regiune au decis să le aplice.